Esto da muestra de la gravedad de este nuevo brote. Quiero felicitarle, señor comisario, porque la prevención contra este terrible virus es una prioridad de primer orden y la autorización el 11 de noviembre de la comercialización de la vacuna contra el ébola —denominada Ervebo— creo que es un paso fundamental. Hacer frente a esta epidemia en una zona de conflicto es un reto, pero, además, nos encontramos ahora frente a un conflicto poco conocido los trabajadores sanitarios se enfrentan a ataques y amenazas. En 2019 se han producido más de doscientos ataques contra hospitales, médicos y trabajadores sanitarios con decenas de muertes precisamente por las noticias falsas que se transmiten a través de WhatsApp diciendo que el virus no existe y que es todo un negocio para que los políticos saquen dinero.